Me explico la Comisión Europea ha cumplido con su obligación de garantizar, presentando unas cifras reales sobre cuál es la situación real de los pagos en el año financiero

de la vida comunitaria demuestra un liderazgo y una iniciativa de la Comisión Europea y del Comisario Lewandowski que en los momentos actuales parecen particularmente bienvenidos. El Parlamento Europeo, al mismo tiempo, ha sacrificado gran parte de sus expectativas no olvidemos que somos representantes políticos elegidos en torno a un programa electoral que necesitamos ver cumplido para pedir otra vez el voto a nuestros electores el año que viene. Aceptamos, por tanto, las razones del Consejo para restringir los pagos a niveles mínimos. No las compartimos, pero las tenemos que aceptar. No obstante, avisamos al Consejo la aceptación de este mínimo nivel de pagos tiene un límite.

Este sistema funciona sobre la base de la confianza interinstitucional mutua y el respeto de las cifras dadas por el Comisario Lewandowski.

Como ven, uno, después de tantos años, todavía mantiene la confianza en las Instituciones, en el procedimiento presupuestario.